Entweder haben Sie mir nicht richtig zugehört, oder die Übersetzung ist wirklich katastrophal.

Das ist ein ganz anderer Punkt.

Frau Kollegin, dieses Parlament sollte sich um ganz andere Dinge kümmern.

Um noch einmal auf Ihre Frage mit dem Rechtsstaat einzugehen Es ging mir darum, dass der palästinensische Staat, wenn er denn anerkannt wird, ein Rechtsstaat sein muss. Und das muss vorher sichergestellt sein, das können wir nicht auf gut Glück versuchen.